hægt að taka sjálfstæða umræðu um það að hve miklu leyti skuldbindingin hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum heyrir undir þá lánsheimild sem hér var fengin í vor með sérstakri samþykkt alþingis það er áreiðanlega umdeilanlegt vegna þess að það eru skilmálar í greinargerð með því frumvarpi til hvaða þarfa sú lánveiting má fara það getum við tekið umræðu um síðar hitt segi ég að hér erum gríðarlegar skuldbindingar að ræða háttvirts þingmanns lúðvík bergvinsson formaður þingflokks samfylkingarinnar sagði hér í sinni ræðu að hann hefði ekki séð þessa áætlun það þýðir í mínum huga að hún hefur ekki verið lögð fyrir þingflokka stjórnarflokkanna hún var ekki lögð fyrir utanríkismálanefnd sem eðli málsins samkvæmt á að fjalla um mál er varða samninga við önnur ríki í trúnaði meira að segja það hefur ekki verið gert ég deili á þessa málsmeðferð ég tel að hún sé ekki sæmandi í lýðræðissamfélagi vegna þess að hér er auðvitað lýðræðislegur réttur alþingismanna allra að taka umræðu um þessa skilmála